Spoštovani podpredsednik, hvala lepa za besedo. Ja, želel bi od ministrice potem, pisni odgovor. Zdaj, spoštovana ministrica gospa Bratušek, želel vas bi vprašati glede odprtih infrastrukturnih projektov v Mariboru in v okolici. Zdaj, smo videli, da, po večletnem opozarjanju je končno zdaj z vladno uredbo se bo cestninjenje na hitri cesti H dva skozi Maribor naposled končalo. Vas bi pa vendarle zdaj vprašal, če boste zdaj, spoštovana ministrica, opravili kakšno revizijo, zlasti zaradi nezakonitih glob, ki so jih plačevali vozniki. Ker kot vemo zdaj, cestninjenje je bilo nezakonito, določena kvota ljudi je vseeno zdaj, plačevala, kazen, ker se je pač vozila po mariborski hitri cesti brez vinjete. Ampak kot vidimo, je stanje bilo nezakonito in s tem nepravično. Se pravi, moje vprašanje je, če boste v zvezi s tem naredili revizijo teh izrečenih glob in morebiti tudi kaj konkretno ukrepali? Zdaj, naprej, kdaj lahko Mariborčani, gospa ministrica, pričakujemo izgradnjo celotne mariborske južne obvoznice? prosim vas za natančno časovnico, kdaj se bo to zgodilo. Se pravi, odkup objektov, zemljišč - kdaj pridobitev dokumentacije? Kdaj izdaje gradbenih dovoljenj? Izbira gradbenega izvajalca in kako je z finančne konstrukcije? Tudi zdaj Mariborčani si seveda želimo, da imamo nekako ta težki promet v smeri proti Koroški izvzet iz, mariborskega mestnega središča in da posledično seveda dihamo bolj čist zrak. nadalje, kdaj se bo mariborsko letališče, če malo se plastično izrazim, vstalo od mrtvih? kdaj bomo imeli operativno, atraktivno letališče, kot imajo recimo Avstrijci v Gradcu, tudi v drugem največjem avstrijskem mestu, kdaj bo to v Mariboru? Se pravi, ste že izvedli razpis, na katerem boste poskušali poiskati resnega, kredibilnega, dolgoročnega strateškega partnerja, da končno oživi to mariborsko letališče? In če ste tudi pri, DPN-ju bili kaj v zadnjem času aktivni? Ker na okoljskem ministrstvu pravijo, da so v, fazi priprave, ampak od vas pa, čakajo tisto iniciativo, se pravi, da je, zadeva odvisna od vaših nadaljnjih usmeritev. Se pravi, najbolj pomembno pri tem je seveda, se s novim DPN-jem letališka steza podaljša. to vas tudi prosim za neke konkretne podatke. In pa seveda hitra železniška proga med Mariborom in Ljubljano. Zdaj, sami ste dejali, da se bomo Štajerci vozili, že naslednjo, naslednjo jesen, uro in pol, potovalni čas med Mariborom in Ljubljano bo skrajšan. Tako da me zdaj zanima, ta delovna skupina, ki je bila ustanovljena, kaj je do tega trenutka naredila? se pravi, da bomo tudi Štajerci imeli dostopnost do hitre železniške povezave iz Maribora, se pravi do Ljubljane. In gospa, ministrica, za zaključek, danes je vaša kolegica Mlinarjeva ekspresno hitro dobila slovensko državljanstvo, tako to tudi vas jaz apeliram, da bo tudi ekspresno hitro na področju infrastrukture.